Meer nog dan in andere jaren heb ik daarom mijn uiterste best gedaan om de toonzetting zeer objectief en constructief te laten zijn. De 22 compromisamendementen voor de stemming in de Commissie buitenlandse zaken zijn daarvan een bewijs. Op basis van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar willen we als EP onze prioriteiten meegeven, prioriteiten voor het nieuwe Turkse parlement en ook voor de volgende regering.

De oppositie en ook de regering hebben aangegeven te willen komen tot een volledige hervorming van de grondwet en ik verwacht dat dit gebeurt.

Ten derde de rechten van minderheden. Ik feliciteer Turkije met de symbolische stappen die zijn gezet en de dialoog die de regering ook nadrukkelijk heeft gezocht.

Er is in het afgelopen jaar heel veel gedaan, maar wetten alleen zijn onvoldoende. Ik heb opvanghuizen bezocht. Ik heb met Turkse vrouwenorganisaties gesproken. Het is duidelijk dat er inspanningen zijn gedaan zowel door de overheid als door het parlement, op nationaal en ook lokaal gebied, maar bij politie en justitie blijft het vaak liggen.

Hier ligt de verantwoordelijkheid bij Turkije. De blokkade van onderhandelingshoofdstukken ligt met name daar, laat het mij nog eens een keer

beleid. Wij zijn als Europeanen voor een actieve rol van Turkije in de regio. Maar tegelijkertijd zeg ik dat Turkije alleen een brugfunctie kan vervullen als de pijler van die brug ook stevig aan de Europese kant van de Bosporus verankerd